Pero ha habido otros compatriotas del señor Duff que han dicho exactamente lo contrario representantes del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y el representante del Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia —en este caso, no es británico—,

Salvo que se considere que la Unión Europea no tiene ningún poder, ninguna competencia en absoluto. Pero es que sí tiene poderes y competencias que han sido transferidos por los Estados. Luego, no basta con que los Estados miembros hayan firmado el Convenio, hace falta que la Unión lo firme también para culminar esa protección de los derechos humanos en el conjunto de la Unión Europea. Yo no entiendo cómo personas, como los representantes de estos dos Grupos que he señalado y que han mostrado su euroescepticismo evidente, se niegan a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea. Es absolutamente contradictorio que alguien que quiere que la Unión Europea esté controlada o considera que todo lo que hace la Unión Europea es malo o que hay unos malditos burócratas que lo hacen todo muy mal se niegue a que haya un control supranacional sobre la Unión Europea.

Habrá otras razones que tienen que ver con los derechos humanos o que tienen que ver con que una organización internacional que defiende los derechos humanos es más legítima, es más fuerte, es más sólida.

Creo que es muy clara la necesidad de esa firma, y además con esta celeridad que ha empezado ya a mostrar la Comisión.

Es una reunión muy importante en la que la Presidencia —en este caso, yo hablo en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo— va a estar presente y va a establecer y reafirmar con toda claridad que los Estados miembros tienen que colaborar con la Corte Penal Internacional, que los Estados miembros, naturalmente sobre la base del principio de complementariedad, que es un principio básico del funcionamiento de la Corte Penal, van a trabajar en esa línea. Coincido con uno de los objetivos importantes de esa Conferencia, que es la introducción del delito de agresión, también con que desaparezca del Estatuto de Roma la posibilidad de dilatar siete años la entrega de posibles o hipotéticos criminales de guerra y también con el hecho de que se debata —es una propuesta que ha hecho Bélgica concretamente-si la utilización de determinadas armas en conflictos puede constituir en sí misma un crimen de guerra. En todo caso, la Presidencia hará una declaración apoyando a la Corte Penal y hará una evaluación, también, de lo que ha supuesto esta Corte Penal.

habrá decisiones que afectarán a textos legales. Y, desde luego, es muy de agradecer que el Parlamento Europeo haya planteado este debate de hoy, que nos ha permitido reafirmar nuestros valores comunes, que nos ha permitido además recordar que, en definitiva, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, estamos hablando de personas que han sufrido las atrocidades que quiere perseguir el Estatuto de Roma y que, en última instancia, se trata de luchar contra la impunidad, dejar claro que en el siglo XXI no existe lugar para la impunidad.